Señor Presidente, varios diputados al Parlamento Europeo de distintas zonas de España hemos presentado preguntas escritas a la Comisión sobre el aumento del IVA al 21 en mi país para las prestaciones de servicios en las escuelas, en los comedores escolares, en las actividades extraescolares, lo que supone un brutal aumento para las familias. La Directiva de 2006, en su artículo 132, es clara en cuanto a las exenciones del IVA. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apoyado esta interpretación de la exención del IVA en la prestación de estos servicios. El Comisario Šemeta ha respondido a los diputados que ha preguntado al Gobierno español sobre este asunto y que está esperando la respuesta, pero el Ministro español Montoro ha dicho que lo retirará si se lo pide la Comisión. La Comisión ha sido rápida y ha mandado una carta al Gobierno contra la decisión de Andalucía de hacer una ley contra los desahucios, pero ¿a qué espera ahora la Comisión para que el Ministro español retire ese IVA que priva a muchas familias de esos comedores que, ahora, en muchos casos, son el único sustento que tienen para sus hijos? Por favor, señor Comisario, comuníqueselo a los Comisarios competentes.